í samræmi við niðurstöðu á fundi forseta með formönnum þingflokka nú síðdegis hefur orðið að samkomulagi að formenn þingflokka gæfu yfirlýsingar um málsmeðferð sjötta dagskrármálsins munu þingflokksformenn nú taka til máls